Monsieur le Président, le PNR européen vient renforcer l'arsenal législatif de l'Union pour lutter contre le terrorisme. Cet instrument sera utile en complément d'autres dispositifs déjà en place pour nous permettre de faire face ensemble à cette menace, mais il ne pourra avoir de réelle portée que si tous les États membres acceptent d'y participer de manière active et coordonnée. Il était nécessaire d'aboutir à un outil efficace et opérationnel, juste et proportionné, un outil qui assure la protection des libertés individuelles, en particulier le respect de la vie privée. Le lien avec le paquet sur la protection des données est donc très important. Je voterai l'adoption conjointe de ces deux textes qui marquent un premier pas vers la création d'un cadre juridique commun pour combattre le terrorisme, tout en préservant les droits de chacun. Mais la lutte contre le terrorisme ne se limite pas au PNR. Elle doit être appréhendée au travers d'une approche globale et commune, qui passe notamment par le contrôle de la circulation des armes à feu, l'assèchement des sources de financement du terrorisme, la lutte contre le trafic de faux papiers, ou encore une harmonisation européenne en matière de sûreté ferroviaire.